Az Európai Unió a kezdetektől egyoldalúan kezeli az ukrán orosz konfliktust. Hófehér az új ukrán vezetés, amelyik az Egyesül Államok és titkosszolgálatai támogatását élvezte, koromfeketék pedig az önrendelkezésükért küzdők és Oroszország ennél árnyaltabb megközelítésre van szükség. Tudomásul kell venni, hogy Ukrajna jövője Oroszország szempontjából nemzetbiztonsági kérdés. Itt tegnap egy felszólalásban az is elhangzott, hogy Ronald Reagan csillagháborús programjához hasonlóan térdre kell kényszerítenünk Oroszországot.